nú er nauðsynlegt að stjórnmálamenn hlusti eftir skoðunum fólks en stjórnmálamenn verða einnig að standa fyrir máli sínu of algengt er að stjórnmálaumræða sé lituð af lýðskrumi í stað þess að snúast um ígrundaða

fyrir öfugsnúna stjórnmálaumræðu nú á eftir þúsund manna þjóðfund vinnu stjórnlagaráðshópsins og stjórnarskrárnefndar enn og aftur að leggja spurningar fyrir þjóðina málið hefur ekki fengið neina efnislega meðferð á vegum þingsins og í raun er enginn úr stjórnarmeirihlutanum að tala fyrir efnislegum breytingum þingmenn meiri hlutans hafa ekki svarað krefjandi spurningum um tillögur stjórnlagaráðs svo sem spurningum um hvernig hagsmunir landsbyggðarinnar verði tryggðir með jöfnun atkvæðavægis og sextíu prósent þingmanna koma af höfuðborgarsvæðinu hvað felst í orðinu þjóðareign er það ríkiseign og á þá ríkið að eiga vatnsveitu kópavogs og orkuveitu reykjavíkur

allt það sem nú á að spyrja þjóðina um í þessu máli er svo loðið að einboðið verður fyrir almenning að fella það í þjóðaratkvæðagreiðslu með þessum vinnubrögðum er verið að fara hina ógeðfelldu leið lýðskrums þar sem þjóðarinnar en með lýðskrumi og útúrsnúningum finna stjórnarherrarnir sér réttlætingu fyrir áframsetu á valdastóli þrátt fyrir að þjóðin hafi talað í landinu er hreinræktuð vinstri stjórn þar sem samfylkingin getur ekki lengur talist jafnaðarmannaflokkur samfylkingin verður ekki miðjujafnaðarmannaflokkur nema sá armur flokksins nái aftur vopnum sínum framtíðarsýn núverandi forsætisráðherra er skýr hún ætlar að reyna að ná saman ríkisstjórn fjögurra flokka og flokksbrota eftir næstu kosningar þetta verða landsmenn að hafa í huga þegar gengið verður að kjörborðinu slíkt ríkisstjórnarmynstur með hóp lýðskrumara og smákonunga innan borðs er stórhættulegt atvinnumálin eru þau mál sem næstu kosningar snúast um forgangsröðun í þágu uppbyggingar í atvinnulífi landsmanna það er eina raunhæfa leiðin til að efla hér kaupmátt og lífskjör almennings

látum það vera þó að hæstvirtur ráðherra hnýti í okkur sjálfstæðismenn með þessum kunnuglegu orðum

sáttmála sem blekið var vart þornað á þegar ríkisstjórnin hafði rofið sáttina

það plagg er ómerkilegt innlegg í þá umræðu sem nú fer fram um grunnatvinnuvegi okkar dulbúnar hótanir um að ekkert verði til dæmis af framkvæmdum í vegamálum nema frumvörp um fiskveiðistjórnarkerfi verði samþykkt loforðadúsur fyrir hina ýmsu þjóðfélagshópa

sparnaður landsmanna á langri starfsævi er mismunandi sumir eiga góð lífeyrisréttindi sem þeir hafa öðlast dæmi eru um að lífeyrisréttindi þingmanna ráðherra sem lengst hafa setið á alþingi séu metin vel á annað hundrað milljónir króna það fólk þarf engu að kvíða þau réttindi eru með ríkisábyrgð og skerðast ekkert þrátt fyrir áföll í lífeyrissjóðakerfinu þjóðin borgar þann brúsann með skattgreiðslum sínum svo eru aðrir sem greitt hafa í almenna lífeyrissjóðakerfið og þurfa að upplifa skerðingar á sama tíma og þeir greiða hærri skatta vegna